Gospodine predsjedniče, teško je govoriti o transatlantskom partnerstvu i prijateljstvu kad jedna strana nadzire druge.

Borba protiv terorizma ne smije i ne služi kao izgovor za kršenje ljudskih prava i sloboda, a niti za ekonomsko špijuniranje. Makar države članice, pojedinačne, i ne bile kadre da se individualno izbore za status ravnopravnih partnera u svojim odnosima sa

Smatram da odnose između Europske unije i SAD a treba postaviti na neke sasvim nove temelje. Ne mogu ni zamisliti kakva bi bila reakcija Sjedinjenih Država da se, recimo, ustanovilo da neka nadzorna služba Europske unije nadzire i prisluškuje Baracka Obamu, kao što se ustanovilo da oni nadziru i prisluškuju Angelu Merkel.